er auðvitað gagnleg og nauðsynleg og í tengslum við hana er auðvitað eðlilegt að menn ræði um stöðu ríkisendurskoðunar og það hefur verið gert hérna það hefur verið sett út á það í þessari umræðu að ríkisendurskoðun hafi fjallað um hæfi halldórs ásgrímssonar og það er alveg ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort ríkisendurskoðun sé um slíkt fær og hvort hún sé engum háð eins og gert er ráð fyrir í þeim lögum sem um hana fjalla er það svo er hún engum háð ég held að það sé ekki svo ég held að ríkisendurskoðandi sé háður stjórnvöldum og ég held að það hafi áhrif á ákvarðanir ríkisendurskoðanda og hafi gert að minnsta kosti í því tilfelli þegar ríkisendurskoðun fjallaði um landsbankamálið gamla og kannski líka þegar ríkisendurskoðun fjallaði um hæfi halldórs ásgrímssonar á þessu ári sem hér er til umfjöllunar þá þurfa menn að velta því fyrir sér hvort það sé hægt að gera ríkisendurskoðun óháða eða ríkisendurskoðanda sem er æðsti yfirstjórnandi og verður að vera óháður eigi stofnunin að geta orðið það þá þarf að velja ríkisendurskoðandann með öðrum hætti en gert er vegna þess að ríkisendurskoðandi sem þarf að fást við mál sem skipta æðstu ráðamenn þjóðarinnar mjög miklu máli og á auk þess það undir að ná endurkjöri sem ríkisendurskoðandi eftir einhvern tíma hann er í klemmu og hann er ekki óháður

hvernig ríkisendurskoðandi er valinn það er alveg hægt að finna einhverjar leiðir sem eru ekki með sama hætti og hér er gert menn gætu til dæmis farið til ameríku og athugað hvernig menn velja í kviðdóm eða eitthvað slíkt hvernig skuli valinn ríkisendurskoðandi

það eru dæmi um að það hafi ekki verið fjallað með eðlilegum hætti um mál hjá ríkisendurskoðun þau eru sem betur fer örfá flestar skýrslur og nánast allar skýrslur ríkisendurskoðunar eru mjög vel unnar ég tek það fram hér en ég tel ástæðu til þess að nefna þetta hér í umræðunni og alveg sérstaklega vegna þess að hér er líka til umræðu sú skýrsla sem fjallaði um hæfi halldórs ásgrímssonar og hlýtur að vekja upp umræðu um það hvort ríkisendurskoðun sé um það fær að taka á málum af því tagi síðan langaði mig að víkja hér að öðru máli það segir hér í skýrslunni að stór hluti af endurskoðunarstörfum ríkisendurskoðunar sé bundinn í lögum en að öðru leyti ákveður stofnunin og skipuleggur verkefni sín út frá eigin mati á mikilvægi og áhættu líkt og aðrar ríkisendurskoðanir er meginmarkmið hennar að stuðla að skynsamlegri nýtingu ríkisfjármuna

þeim ráðuneytum og stofnunum sem það vinnur að endurskoðun hjá ríkisendurskoðun ákveður einnig hvar og hvenær endurskoðað er þetta er auðvitað markmiðin eru skýr

og ég tel að það þurfi að tryggja það að hún geti verið það og um það sé enginn vafi síðan segir hér á blaðsíðu ellefu og þar er vikið að stjórnsýsluendurskoðunum sem ríkisendurskoðun fer í með stjórnsýsluúttektum sínum leitast ríksiendurksoðun einkum við að leggja mat á hagkvæmni rekstrar skilvirkni og árangur og hvort gildandi lagafyrirmælum sé framfylgt hluti úttektanna er saminn að beiðni forsætisnefndar alþingis einstakra ráðuneyta eða ríkisstofnana en hluti að frumkvæði stofnunarinnar sjálfrar þar sem meðal annars er tekið mið af mikilvægi viðfangsefna og kostnaði og áhættu af hverju er ég nú að lesa þetta upp aftur það er vegna þess að ég tel ástæðu til þess að nefna það að ríkisendurskoðun hefur aldrei séð ástæðu til þess að taka stjórnarráðið sjálft

og til þess eru fullar ástæður að gera það það er öllum mönnum ljóst að þar fer mikið í súginn vegna þess að þar er skilvirkni þar er samsetning ráðuneytanna skörun á verkefnum þeirra og svo framvegis að valda því að margir hlutir eru jafnvel það er verið að fjalla um þá á mörgum stöðum það er enginn vafi á því að það er að fara mikið í súginn vegna þess hvernig stjórnarráðið er saman sett það væri nú ekki ónýtt að eiga úttekt á stjórnarráðinu sem ríkisendurskoðun hefði framkvæmt og lagt mikla vinnu í ég hef reyndar rætt þetta við ríkisendurskoðanda og það er ekkert leyndarmál örugglega hvorki hans né mitt og ég veit að það er ákveðinn vilji og áhugi fyrir þessu ég held að það sé enginn ágreiningur um það að þetta sé hlutverk ríksiendurskoðuanr að gera þetta spurningin er af hverju hefur það ekki verið gert ég ætla svo sem ekkert að gera hér í þessum ræðustól hæstvirtur forseti annað en að vekja athygli á þessu og leggja til að það verði nú farið í þessa úttekt og það verði gert sem fyrst og ef hún tekur lengri tíma en það að hún geti verið tilbúin áður en næstu kosningar fara fram þá eigi ríkisendurskoðun jafnvel að skila einhvers konar milliáliti þannig að þegar menn setjast nú niður eftir næstu kosningar til þess að koma saman ríkisstjórn geti menn líka velt því fyrir sér í leiðinni út frá staðreyndum sem ríkisendurskoðun hafi þá aflað hvað sé nú hagkvæmast að gera til þess að koma betra skipulagi skilvirkara ódýrara og já skipulagi sem skilar okkur betri þjónustu frá þeim stofnunum sem þarna er um að ræða þetta hefði þurft að vera til núna til þess að menn gætu verið að ræða þetta í aðdraganda kosninganna en því miður hefur þetta ekki verið gert enn þá þetta var nú kannski aðalerindi mitt hér upp í ræðustólinn og svo hitt að leggja mönnum það til umhugsunar hvort það sé ekki ástæða til þess að velta því fyrir sér áður en næst verður skipaður ríkisendurskoðandi hvort menn eigi ekki að taka svona snúning á þeirri umræðu með hvaða hætti er hægt að styrkja ríkisendurskoðun og ríkisendurskoðanda þannig að það sé ekkert vafamál að hann sé óháður stjórnvöldum í landinu á hverjum tíma því að það eru þau sem hann á að hafa aðhaldið að ef hann er háður þeim með einhverjum hætti þá verður það aðhald ekki með þeim hætti sem best er á kosið